tillögu til þingsályktunar um málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaganna

hún nær allt aftur til haustsins tvö þúsund og átta er þáverandi formaður framsóknarflokksins guðni ágústsson kom fram með þá kröfu að höfða ætti mál á hendur bresku ríkisstjórninni og skrifaði þáverandi alþingismaður og formaður framsóknarflokksins þáverandi háttvirtur þingmaður guðni ágústsson grein í morgunblaðið sem hann kallaði kærum breska heimsveldið í grein guðna ágústssonar stendur með leyfi forseta við framsóknarmenn teljum að bretana eigi að kæra strax fyrir ólögmæta og einstaka aðför að lítilli vinaþjóð og úthrópa enn fremur ísland gjaldþrota slík yfirlýsing hafði lamandi áhrif á framsækin íslensk fyrirtæki út á þessa yfirlýsingu browns er verið að stöðva viðskipti íslendinga um víða veröld eins og allir vita var gordon brown á þessum tíma

mál fram og til baka menn hafa velt þessu fyrir sér meðal annars í tengslum við icesave málið svokallaða þar sem bretar ásamt hollendingum fóru fram með ósanngjarnar kröfur á hendur íslendingum þá sögu þekkja allir en eftir stendur að sjálfsögðu hvort breska ríkisstjórnin hvort breskir ráðherrar á þeim tíma hafi allir slíku tjóni að við íslendingar séum enn að glíma við það og eru ákveðnar vísbendingar um að svo sé hæstvirtur forsætisráðherra lýsti því yfir að til greina kæmi að höfða slíkt mál og í fyrirspurn frá þeim er hér stendur sagðist forsætisráðherra að þetta hefði verið rætt í ríkisstjórninni og þetta kæmi vel til greina og jafnframt og sjálfsagt að hafa samráð við þingið um málið það sé þess eðlis einnig kom fram í orðum hæstvirts ráðherra að starfsmenn ráðuneytisins eða einhverjir lögmenn ráðuneytanna væru farnir að skoða málið og er því mjög mikilvægt að ef einhver vinna er farin af stað innan ráðuneytanna verði nú þegar kynnt utanríkismálanefnd því þessi tillaga mun að sjálfsögðu verða send þangað síðan er vert að minnast þess að tveir einstaklingar hafa tekið það upp hjá sjálfum sér þeir loftur þorsteinsson og pétur valdimarsson að leita réttar fyrir íslands hönd og hafa verið í bréfaskriftum við framkvæmdastjórn evrópusambandsins meðal annars og eru þar að senda mjög greinargóðar greinargerðir varðandi þetta mál og er vert fyrir okkur að fylgjast með þeirri vegferð og þakka þeim fyrir í raun það frumkvæði að

gera það og ganga vel þegar hún stendur saman og rétt er að nefna icesave í því máli þann sjöunda október var viðtal eða frétt á stöð tvö þar sem er viðtal einn af stjórnendum múlalundar þar segir sá ágæti stjórnandi að hryðjuverkalögin sem bretar beittu okkur haustið tvö þúsund og átta hafi enn áhrif á íslensk fyrirtæki þremur árum síðar hann tekur sem dæmi um að dönsk fjármálafyrirtæki treysti ekki enn íslendingum og það hafi reynst þessu fyrirtæki erfitt við megum ekki heldur gleyma því að hryðjuverkalögin voru ekki eingöngu sett fram gagnvart landsbankanum eins og margir halda þau eru líka sett fram gagnvart seðlabanka íslands og íslensku ríkisstjórninni og sköðuðu þar af leiðandi orðsporið gríðarlega seðlabanki íslands og íslenska ríkisstjórnin voru

alræmdum glæpamönnum eins og múhammed kadafi sem hefur nú verið steypt af stóli og líbía frelsuð undan hans stjórn

manna og félaga settu bretar íslensku þjóðina eða íslenska ríkið seðlabankann og landsbankann meðal annars ekki þarf að spyrja að áhrifum þess að lenda í flokki með slíku aðilum og leyfi ég mér að furða mig á því að ekki hafi verið gert meira úr því að taka í lurginn á bretum fyrir að hafa

afsökuð af hálfu varnarmálaráðherra breta og undirstrikar það enn frekar hversu óréttlátt þetta var jafnframt hefur verið skrifuð skýrsla þar sem reynt er að meta beint fjárhagslegt tjón en þar er ekki reynt að meta orðsporstjón eða annað því er mikilvægt að hreyfa við þessu máli virðulegi forseti tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela forsætisráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins að undirbúa málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga gegn íslenska ríkinu og íslenskum fyrirtækjum málssóknin verði í fyrsta lagi byggð á því að beiting hryðjuverkalaganna hafi verið tilefnislaus ekki lögum samkvæmt og hafi skaðað íslenskt orðspor og fjárhagslega hagsmuni þjóðarinnar í öðru lagi verði gerð krafa um skaðabætur fyrir það tjón sem ákvörðun breskra stjórnvalda olli íslenska ríkinu og íslenskum fyrirtækjum hinn áttunda október tvö þúsund og átta beittu bresk stjórnvöld lögum um varnir gegn hryðjuverkum gegn landsbanka íslands frystu eignir bankans og settu þar með ísland á lista yfir hættulegustu samtök og menn heimsins með þeim aðgerðum skilgreindu bresk stjórnvöld ísland og íslendinga sem hryðjuverkamenn ekki þarf að fjölyrða um þann orðsporsskaða sem hlaust af ákvörðun breskra stjórnvalda á einni nóttu hvarf traust á viðskiptum við íslendinga og íslensk fyrirtæki sem ríkt hafði í áratugi í viðtali við fréttablaðið tuttugasta og fyrsta október tvö þúsund og átta segir andrés magnússon framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu fyrirtæki hafa orðið fyrir gríðarlegu tjóni sem ekki er hægt að mæla viðskiptasambönd hafa trosnað greiðslufrestur felldur niður og staðgreiðslu krafist ofan á þetta bætist gríðarleg veiking á gengi krónunnar hann segist sjá fram á hrinu uppsagna í verslun og þjónustu fyrir mánaðamót menn reyna að tóra og hagræða eins og þeir lifandi geta en við óttumst uppsagnahrinu spurningin er aðeins hversu stórkostleg hún verður í grein eftir magnús inga erlingsson sem birt var í morgunblaðinu þriðja nóvember tvö þúsund og átta segir meðal annars með beitingu hryðjuverkalaga breta var traust á stjórnvöldum og íslenskum fyrirtækjum þurrkað út á erlendum vettvangi og viðskipti við landið lömuðust hökt hefur verið á gjaldeyrisviðskiptum við landið á því tjóni bera bresk stjórnvöld ábyrgð samkvæmt skaðabótareglum evrópusambandsins og e e s samningsins sem þróast hafa fyrir tilstilli dómafordæma evrópu og efta dómstólsins ljóst má vera að beint og óbeint tjón íslensks atvinnulífs varð gríðarlegt og dýpkaði þannig þá efnahagslegu kreppu sem skollin var á margt bendir því til þess að fjárhagslegt tjón íslensku þjóðarinnar og íslenskra fyrirtækja vegna aðgerða bresku ríkisstjórnarinnar sé mikið

axli ábyrgð á því tjóni sem ákvörðun þeirra olli og greiði skaðabætur enda um ólöglega og svívirðilega framkomu að ræða

klukkan tólf þrjátíu og þrjú áttunda október tvö þúsund og átta hélt alistair darling því ranglega fram að bankinn kaupthing singer og friedlander hefði verið settur í skiptameðferð á síðustu klukkustund þegar hið rétta var að á þessum tíma hafði breska fjármálaeftirlitið bannað ksf að taka við nýjum innlánum

aðgerðir breskra stjórnvalda í kjölfar falls íslensku bankanna hafa að öllum líkindum leitt til mikils tjóns fyrir íslensku þjóðina því er nauðsynlegt að fá staðfest fyrir viðeigandi dómstól að beiting hryðjuverkalaganna hafi verið með öllu óviðeigandi og að aðgerðirnar hafi ekki verið málefnalegar og löglegar þar sem aldrei var ljóst að gríðarleg ógn steðjaði að stöðugleika breska fjármálakerfisins eins og breska ríkið hefur haldið fram þá verður varla horft fram hjá orðum breska varnarmálaráðherrans í norskum fjölmiðlum um að beiting hryðjuverkalaganna hafi verið ómakleg og verði líklega ekki notuð aftur með sama hætti yfirlýsingu ráðherrans má túlka sem viðurkenningu á því að beiting hryðjuverkalaganna hafi verið vafasöm og jafnvel viðurkenningu á því að íslenska ríkið og íslensk fyrirtæki eigi skaðabótakröfu á bresk stjórnvöld vegna aðgerða þeirra við undirbúning málssóknarinnar er mikilvægt að fá eins nákvæma mynd af tjóninu og hægt er eðlilegast væri að lögmenn þeir er sækja mundu málið fyrir íslands hönd fengju sérfræðinga til að afla upplýsinga og leggja mat á það tjón sem ákvörðun bresku ríkisstjórnarinnar olli íslensku þjóðinni og fyrirtækjum á íslandi virðulegi forseti tillaga þessi er í sjálfu sér ekki mjög flókin og greinargerðin þar af leiðandi ekki mjög flókin heldur það þekkja allir þetta mál það þekkja flestir áhrifin sem þessi ákvörðun breskra stjórnvalda hafði við þekkjum umræðuna sem verið hefur og við vitum það og sjáum að enn eru íslensk fyrirtæki að glíma við vandamál vegna beitingu þessara laga það er einnig mikilvægt fyrir alþingi og fyrir ríkisstjórnina og í raun þjóðina alla að sameinast um og sýna mátt samstöðunnar í þessu máli þar sem um réttlætismál er að ræða fyrir íslenska ríkið og íslensku þjóðina það er ekki hægt annað en fara fram á það

meðferð í utanríkismálanefnd það er verði tekin strax á dagskrá og til umræðu og rætt við forsætisráðuneytið um hvernig best sé að halda á málinu ef vinna er farin í gang á vegum forsætisráðuneytisins þá er mikilvægt að sú vinna verði kynnt fyrir utanríkismálanefnd nú þegar þannig að hægt sé að bera þá vinnu saman við þá tillögu sem hér er og jafnframt er mikilvægt að utanríkismálanefnd kalli til sín sérfræðinga lögmenn sem hafa

á sviði alþjóðaréttar og þá evrópurétti og slíku hér er um stórmál að ræða hér er mál sem mun án efa verði það samþykkt að ganga þessa leið stjórnvalda en ég leyfi mér bara að segja frú forseti hvað með það þó að bresk stjórnvöld muni hugsanlega mótmæla þessu reyna að sýna okkur klærnar eða eitthvað slíkt þá segi ég nú bara hvað með það það er kominn tími til að íslendingar svari fullum hálsi fyrir óréttlæti sem bresk stjórnvöld beittu íslendinga hér er kjörið tækifæri til þess að gera það þetta er tækifæri þar sem við getum staðið saman komið fram sem ein heild

kjósendur okkar hér er um réttlætismál að ræða sem ég vona að utanríkismálanefnd taki fyrir sem allra fyrst þannig að við getum sett þessa vinnu í gang vel fyrir jól og verið þá komin með einhvers konar niðurstöðu eða tillögur um hvernig eigi að halda á málinu í framhaldinu fljótlega eftir áramót það er ekki eftir neinu að bíða frú forseti ég legg til að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til utanríkismálanefndar til meðferðar þar